Paní předsedající, Srbsko je hrdá země s dlouhou, bohatou historií. Ta moderní historie je poměrně překotná. Od rozpadu státu, války, přes ukrývání některých válečných zločinců, já chci ocenit pokrok, byť je skutečně malý, na straně této země, který učinila, a předpokládám, že skutečně směřuje do toho demokratického společenství Evropy.

Je skutečností, že pro ČR a myslím, že i pro celou Evropu je podstatné, abychom skutečně dokázali balkánským zemím dát naději. Některé státy na Balkáně toho ale dokázaly daleko více, budeme o tom mluvit možná v následujícím bodě. Mírová budoucnost a spolupráce, hospodářská prosperita, pokud skutečně o ně Srbsko usiluje, myslím, že musí zabrat. Zpráva to skutečně popisuje, myslím, že věrohodně, a já jsem ji podpořil. Tím ale dávám najevo, že by i Srbsko, pokud to myslí vážně, mělo více zabrat.